To był rok, w którym ze wszystkich miejsc na świecie było słychać jedno wielkie hasło zmiany, zmiany, zmiany. Wołanie o demokrację, wołanie o lepsze życie, o wartości, które są tak bliskie Unii Europejskiej. Europejska polityka sąsiedztwa została kiedyś zaprojektowana jako nagroda pocieszenia dla tych, którzy są blisko, ale nie będą nigdy w Unii Europejskiej. Zarówno jeśli chodzi o tych, którzy są blisko, np. po drugiej stronie morza Śródziemnego, jak i tych, którzy mieszkają na Wschodzie, którzy kiedyś stanowili część imperium sowieckiego. Zmieniło się w międzyczasie wszystko, przede wszystkim zmieniła się postawa ludzi żyjących w tych krajach, ale również zmieniła się postawa Unii Europejskiej wobec tych krajów. Zrozumieliśmy, że polityka pustych gestów, polityka hipokryzji, polityka utrzymywania stosunków z reżimami, które zarządzały stabilnie, ale ta stabilność okazała się iluzoryczna, po prostu nie ma sensu. Inwestowanie w fikcję, inwestowanie w dyktatury okazało się czymś zupełnie niepotrzebnym. W tym roku zagrzmiał potężny głos ludzi z Afryki Północnej, którzy domagają się wolności, demokracji, którzy chcą walczyć o wartości. Wcześniej, kilka lat temu, ten sam głos było słychać z Majdanu w Kijowie. Na Majdanie miliony Ukraińców wyszły i zażądały tego samego, czego dzisiaj żądają ludzie w Afryce.

Tak samo chcą godnie żyć i na Ukrainie, i w Azerbejdżanie, i w Tunezji, i w Egipcie.

Daje ona szansę ludziom, którzy chcą o te wartości walczyć. Czasami ta walka będzie długa. To jest polityka, która jest zorientowana na ludzi. My chcemy tworzyć fundament tej nowej polityki, tych nowych relacji, przede wszystkim budując przekonanie społeczeństw poprzez kontakty z organizacjami pozarządowymi, z elitami, z mediami że chcemy tym ludziom dać szansę, by przekonali siebie i swoich najbliższych, że warto w tę stronę patrzeć i warto patrzeć w stronę Unii Europejskiej jako instytucji, która popiera te wartości. Zakładamy, że tempo zmian będą określały same kraje.

Zasada więcej za więcej, tak jak słusznie powiedział Mário David, oznacza również mniej za mniej.

Więc dzisiaj jest wielkie święto.

Możemy narzekać i opowiadać, że jeszcze dużo do zrobienia i na Wschodzie i w Afryce Północnej, że jesteśmy niezadowoleni z tego, jak wygląda sytuacja w Azerbejdżanie, w Armenii, można doskonalić politykę w Gruzji i na Ukrainie, mówić, że postępy odnosi Mołdawia, i jeszcze dużo do zrobienia w Egipcie i w Tunezji, ale ważne, żebyśmy dbali o to, by sprawy szły w dobrym kierunku.

Dziękuję wszystkim tym, którzy nam posłom pomogli ubrać w słowa te mądre myśli.